virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um íslenska táknmálið sem fyrsta mál heyrnarlausra heyrnarskertra og daufblindra frumvarp þetta hefur verið lagt fram á nokkrum fyrri þingum og er höfundur þess sigurlín margrét sigurðardóttir fyrrverandi alþingismaður sem lagði frumvarp þessa efnis upphaflega fram á hundrað þrítugasta löggjafarþingi það er ánægjulegt virðulegi forseti að leggja þetta frumvarp fram núna ásamt fulltrúum allra stjórnmálaflokka sem sæti eiga á alþingi en ásamt mér flytja þetta mál háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson árni páll árnason árni johnsen ásta r jóhannesdóttir ásta möller guðbjartur hannesson guðjón a kristjánsson höskuldur þórhallsson kolbrún halldórsdóttir lúðvík bergvinsson magnús stefánsson ragnheiður ríkharðsdóttir steingrímur j sigfússon steinunn valdís óskarsdóttir þessi samstaða virðulegi forseti sýnir okkur að barátta félags heyrnarlausra og barátta sigurlínar margrétar hér á alþingi hefur skilað árangri þau hafa náð athygli okkar sem heyrandi erum og gefið okkur skilning á menningu sinni og daglegri tilveru heyrnarskertra heyrnarlausra og daufblindra það er samstaða um það að staðfesta réttindaskrá um stöðu og réttindi þessa hóps sem notar íslenska táknmálið og það hefur náðst samstaða um að viðurkenna táknmálið sem fyrsta mál þeirra sem það nota greinargerðin sem fylgir þessu frumvarpi er að mestu leyti samhljóða þeirri sem fylgdi upphaflega frumvarpinu en helst má nefna breytingu sem felst í nýjum kafla um sáttmála sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra í frumvarpi þessu er að finna réttindaskrá um stöðu og réttindi þeirra sem nota íslenska táknmálið jafnframt því sem kveðið er á um að táknmál verði viðurkennt sem fyrsta mál heyrnarlausra heyrnarskertra og daufblindra

að til heyrnarskertra heyrnarlausra og daufblindra sem nú nota táknmálið telji um þrjú hundruð íslendingar líf þessara einstaklinga mun taka miklum stakkaskiptum við viðurkenningu á íslenska táknmálinu sjálfsmynd og sjálfstraust þeirra mun eflast til muna þeir munu finna hvers virði það er að geta sinnt daglegum félagslegum þörfum hindrunarlaust og geta rofið þá einangrun sem hefur heft þá í langan tíma í íslensku samfélagi með því að tryggja túlkaþjónustu þarf fólk ekki lengur að til dæmis vinnuveitanda um að greiða fyrir þjónustu túlks á starfsmannafundum það hlýtur virðulegi forseti að styrkja sjálfsmyndina töluvert sérstaklega á vinnustað að vita að maður hefur sömu möguleika og heyrandi starfsmenn til að koma skoðunum sínum og tjá sig á vinnustað að ekki sé talað um frelsið sem það veitir þeim sem tjá sig með táknmálinu við erum virðulegi forseti að byggja brú verði þetta frumvarp að lögum milli þeirra sem nota íslenska táknmálið og okkar sem notum íslenska tungumálið sem tjáningarform til að lifa með reisn í íslensku samfélagi koma þannig löngunum þrám og skoðunum á framfæri virðulegi forseti þann þrítugasta mars á þessu ári var undirritaður sáttmáli sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra af íslands hálfu með sáttmálanum eru stigin mikilvæg skref í réttindamálum fatlaðra og þá ekki síst heyrnarskertra heyrnarlausra og daufblindra með undirritun sinni hefur ísland samþykkt að leggja sig fram um að tryggja réttindi fatlaðra hér á landi og þar með bæta umhverfi þeirra í sáttmálanum er skýrt kveðið á um að allar aðildarþjóðir skuli grípa til viðeigandi ráðstafana til að tryggja rétt fatlaðra og frelsi til tjáningar og skoðana er þarna virðulegi forseti aðallega um að ræða grein tuttugu og eitt í áðurnefndum sáttmála er þar sérstaklega tiltekið að tryggja eigi þennan rétt og frelsi til tjáningar og skoðana með því meðal annars að viðurkenna og upphefja táknmálið þá er jafnframt tiltekið að tryggja eigi þennan rétt með því að viðurkenna og greiða fyrir notkun táknmáls sem og öðrum þeim leiðum sem fatlaðir kjósa að nota í opinberum samskiptum viðurkenning íslenskra stjórnvalda á íslenska táknmálinu yrði því að mínu mati eðlilegt framhald á undirritun þessa sáttmála sem ísland hefur nú þegar eins og ég áður nefndi undirritað virðulegi forseti frumvarp þetta nær ekki eingöngu til þeirra sem eru heyrnarskertir eða heyrnarlausir og nota því táknmálið til tjáningar eins og áður hefur komið fram heldur nær það einnig til daufblindra daufblindir eru þeir sem hafa skerta eða enga heyrn og skerta eða enga sjón mikilvægt er að frumvarp þetta taki einnig til daufblindra sem nota snertitáknmál daufblindir er fámennasti hópur fatlaðra hér á landi en þeir þurfa þó mjög sérhæfða þjónustu á sviði samskipta og skipar táknmálið þar stóran sess þessir þrír hópar eiga táknmálið sameiginlegt og því má enginn þeirra vera settur út undan nauðsynlegt er að standa vörð um íslenska táknmálið svo að þessir hópar geti haft aðgang að upplýsingum stundað nám og tekið þátt í menningarlífi og athöfnum daglegs lífs markmið þessa frumvarps er að réttindi þessara þriggja hópa verði tryggð í greinargerðinni er dregin fram sú merkilega sögulega staðreynd að táknmálið var bannað í um það bil hundrað ár

bannið var tekin í mílanó árið átján hundruð áttatíu á ráðstefnu heyrnleysingjakennara víðs vegar að úr heiminum niðurstaða ráðstefnunnar var að samþykkja að beita svokallaðri oral stefnu eða raddmálsaðferð við menntun heyrnarlausra í þessari stefnu felst að heyrnarlausir og heyrnarskertir læri að lesa af vörum og læri að tala með hjálp kennara án þess að nota táknmál þessi stefna breiddist út um allan heim og heyrnarlausir kennarar voru jafnvel reknir frá skólum á þessum tíma dró verulega úr menntun heyrnarlausra störf þeirra urðu einfaldari og samfélag heyrnarlausra einangraðist frá heimi heyrandi manna heyrnarlausir fóru í felur til þess að geta talað saman á því máli sem var þeim eðlilegast táknmálinu þetta ástand virðulegi forseti varði í hundrað ár þessi vitneskja breiddist út um allan heim og þeir málvísindamenn sem hafa rannsakað táknmál hafa komist að raun um að táknmál eru fullkomin og flókin mál heyrnarlausir brutu smám saman niður múrinn eftir að uppalendur og skólar tóku að viðurkenna mál þeirra á norðurlöndunum var

með leyfi forseta vil ég fá að vitna hér til norska málvísindamanninum telja basiliers sem sagði með leyfi forseta ef ég viðurkenni mál annars manns hef ég þar með viðurkennt manninn en ef ég viðurkenni ekki mál hans hef ég þar með hafnað honum vegna þess að málið er hluti af okkur sjálfum virðulegi forseti þetta eru falleg orð og orð að sönnu og eiga þau sannarlega vel við þegar fjallað er um viðurkenningu íslenska táknmálsins og um leið réttindaskrá þess virðulegi forseti í þessu frumvarpi liggur sú framtíðarsýn að að táknmálið muni njóta sömu virðingar og önnur mál og hér á landi sömu virðingar og íslenska tungan íslenska táknmálið er tjáningarform þeirra sem ekki geta notað íslenska tungu og sem íslendingum ber þeim sem það nota að fá það viðurkennt það er réttlætismál virðulegi forseti það er flókið að viðurkenna nýtt mál skoða þarf vandlega hvaða þýðingu viðurkenning á táknmáli hefur fyrir heyrnarlausa heyrnarskerta og daufblinda og fyrir stjórnvöld ég tel að viðurkenning táknmálsins feli um leið í sér viðurkenningu á tilveru framangreindra og áðurnefndra hópa og ábyrgð stjórnvalda og skyldu þeirra að virða mismunandi þarfir einstaklinga og koma til móts við þá af virðingu framtíðarsýnin í frumvarpinu er sú að táknmálið muni njóta sömu virðingar og önnur mál og að heyrnarlausum verði mögulegt að taka fullan þátt í þjóðfélaginu á grundvelli laganna að heyrnarlausir heyrnarskertir og daufblindir hafi rétt til að ákveða hvert sé móðurmál þeirra og aðrir viðurkenni og virði þá ákvörðun gera þarf virðulegi forseti heyrnarlausum heyrnarskertum og daufblindum sem aðallega eru notendur táknmálstúlkaþjónustu hátt undir höfði svo að þeir geti og fái notið táknmálstúlkaþjónustu hindrunarlaust en svo er því miður ekki í dag virðulegi forseti samhliða frumvarpinu er flutt frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum hvað varðar réttindi og réttarstöðu heyrnarlausra heyrnarskertra og daufblindra við ræðum þessi mál saman hér og það mál er á þingskjali sautján mál sautján þá vil ég líka greina frá því hér að ég mun einnig leggja fram þingmál er varðar textun sjónvarpsefnis á þessu þingi en það mál snertir hins vegar um tuttugu og fimm til þrjátíu þúsund manns flutningsmenn telja rétt að benda á í þessu samhengi að sjónvarpsefni á táknmáli er af mjög skornum skammti á íslandi og ég tel eðlilegt að það verði aukið annars staðar á norðurlöndunum eru til dæmis sýndir menningartengdir táknmálsþættir að minnsta kosti einu sinni í viku á opinberu sjónvarpsstöðvunum sem hefur auðvitað mjög mikla þýðingu fyrir samfélag heyrnarlausra úr þessu megum við íslendingar svo sannarlega bæta og þá ekki síður til að auka þekkingu á íslenska táknmálinu þekkingu hinna heyrandi virðulegi forseti þegar sigurlín margrét sigurðardóttir lagði þetta mál fyrst fram hér á alþingi haustið tvö þúsund og þrjú sendi félag heyrnarlausra formönnum allra þingflokka á alþingi formlegt bréf með áskorun um samþykkt málsins þá var forseta alþingis og forsætisráðherra jafnframt afhent áskorun í apríl á þessu ári um að samþykkja frumvarpið var þess jafnframt óskað í bréfinu að lögð yrði áhersla á að þeir sem notuðu íslenska táknmálið yrði tryggt jafnræði í samfélaginu réttindaskrá sú sem birtist í þessu frumvarpi er fyrsta skrefið í átt að því tryggja slíkt jafnræði óskin er að síðar verði táknmálið formlega viðurkennt í stjórnarskrá íslands sem fullgilt mál til jafns við íslenskuna

það má í því sambandi benda á það að stöðu íslenskunnar má líka skerpa um það mál og var henni vísað til ríkisstjórnarinnar sjötta maí árið tvö þúsund og fjögur og sömuleiðis sendi mörður árnason þessa tillögu til stjórnarskrárnefndar

bréf til þingflokkanna þar sem það var áréttað að það væri mikilvægt að styrkja stöðu íslensku tungunnar til þess að geta styrkt stöðu og tryggt stöðu íslenska táknmálsins ég vildi koma þessu líka á framfæri hér í þessari umræðu að þetta auðvitað helst að ákveðnu leyti í hendur og það styrkir verulega stöðu þessa máls það er að tryggja réttarstöðu íslenska táknmálsins sé réttarstaða íslensku tungunnar trygg virðulegi forseti í greinargerðinni eru tiltekin þrjú mikilvæg atriði sem liggja til grundvallar því að viðurkenning íslenska táknmálsins öðlist fullt gildi

í fyrsta lagi er farið yfir mikilvægi þess að efla nám í táknmálsfræði í öðru lagi er farið yfir mikilvægi þess að tryggja túlkaþjónustu og fjármagn til hennar og í þriðja lagi þarf að líta til menningar heyrnarlausra af öllum tungumálum sprettur nefnilega upp menning og þarf að huga að henni í tengslum við viðurkenningu táknmálsins í greinargerðinni er farið ítarlega og vel yfir þessi þrjú atriði og eins og á áður sagði ætla ég að láta duga að nefna þau hér í þessari framsögu virðulegi forseti með frumvarpi þessu fylgir sem fylgiskjal einnig mjög góð grein af vísindavef háskóla íslands eftir svandísi svavarsdóttur íslenskufræðing þar sem gefin er mjög greinargóð mynd af táknmálinu eðli þess og uppruna og stöðu þess í alþjóðlegu samhengi vil ég hvetja þingheim og aðra áhugasama til þess að kynna sér þá grein vegna þess að hún varpar mjög skýru ljósi á það hvers eðlis táknmálið er það er von mín og flutningsmanna frumvarpsins að það nái fram að ganga á þessu þingi svo notendur táknmálsins fái réttindaskrá sína samþykkta og íslenska táknmálið viðurkennt svo að þau fái fullan aðgang að íslensku samfélagi og fái lifað með þeirri reisn sem þeim ber

vinnu við að byggja hana milli þessar tveggja málheima það er íslensku tungunnar og íslenska táknmálsins virðulegi forseti ég lýk nú máli mínu og vona að menntamálanefnd geti unnið hratt og vel að þessu mikilvæga máli og að þetta mál geti og verði samþykkt á þessu þingi og að nefndin nái og ég náttúrlega ber væntingar til þess að nefndin nái að afgreiða þetta mál á þessu þingi vegna þess hversu snemma það er fram komið og þar með höfum við veturinn til þess að vinna það og við höfum veturinn til þess að fara vel yfir það ég er afar bjartsýn og sérstaklega í ljósi þeirrar samstöðu sem um þetta mál ríkir nú þvert á alla þingflokka að það verði að veruleika og réttindaskrá íslenska táknmálsins verði staðfest og íslenska táknmálið viðurkennt í íslenskum lögum og síðar stjórnarskrá